Frau Präsidentin! Herr Kommissar, die Debatte um die Binnenschifffahrt ist von zwei Elementen geprägt Auf der einen Seite erwartet man sich viel höhere Wachstumsraten, weil man nach wie vor der Ansicht ist, dass das ein umweltschonenderer Verkehr ist.

Dabei haben wir jetzt nur ein ganz kleines Problem Der Zugang zum Geld ist die eine Sache.

Ich sehe und vor allem an der Donau muss man das konstatieren ein ganz großes Defizit, und das besteht zum Beispiel darin, dass die Waren gar nicht zu den Häfen, zum Fluss kommen, weil es keine hinreichende Vernetzung der Verkehrswege untereinander gibt zwischen Straßen, zwischen Bahnen und zwischen dem Fluss.

Das muss also erstens die Naturräume an den Flüssen erhalten, das ist ein Zweck an sich. Aber es hat auch Relevanz für den lokalen Tourismus, das muss man auch dazusagen. Und wir haben eine Bedrohung und dazu möchte ich Sie auch noch einmal in aller Deutlichkeit befragen die aus meiner Sicht noch viel zu wenig berücksichtigt worden ist Es gab ein europäisches Forschungsprojekt von Wissenschaftlern aus Deutschland, aus

Bei diesen Forschungen das war ein europäisches Projekt wurde festgestellt, dass mit dem Verschwinden der Gletscher auch eine Speicherfläche verschwindet, die die Wassertiefen halbwegs harmonisch oder gleichförmig hält. Wenn die Gletscher als Speicher wegfallen, dann haben wir viel mehr Hochwasser und Niedrigwasser in diesen beiden Flüssen. Was bedeutet das für uns?

angepasste Schiffe setzen, die weniger Sensibilität gegen Hoch und Niedrigwasser haben, anstatt sich auf Ozeanriesen oder gigantische Containertürme einzustellen? Wenn wir überhaupt bei geringerer Schiffbarkeit in den Flüssen diese Wasserstraßen noch fördern und erhalten wollen, dann müssen wir hier genauer hinschauen. Ich frage Sie Haben Sie das getan, oder werden Sie das tun?